Panie Przewodniczący! Na wstępie chciałbym pogratulować sprawozdawcom wykonania znakomitej pracy. Jak podkreślają sprawozdawcy, polityka spójności udowodniła swoje znaczenie, również w okresie kryzysu, jako polityka rozwojowa, wspierająca poziom inwestycji, przynosząca korzyści pośrednio i bezpośrednio wszystkim regionom.

Wspieranie rozwoju, inwestycje i znaczenie polityki spójności dla realizacji celów Europa 2020 to powody, dla których polityka ta powinna utrzymać przynajmniej dotychczasowe znaczenie, ale i również wsparcie finansowe. Potrzebna jest jednak poprawa integracji funduszy i osiągnięcie pełnej ich synergii.